Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je crois que, dans cette affaire, il faut éviter l'hypocrisie. Sur la forme, on peut considérer que la décision qui a été prise par le gouvernement grec a été rapide, pour ne pas dire brutale, mais il s'est exercé sur cette décision et sur les conditions de sa prise un contrôle juridictionnel par les autorités compétentes grecques et, dès lors, on ne peut pas parler d'atteinte à un système démocratique puisque les juges se sont prononcés, ont sanctionné la méthode, et le gouvernement grec est amené à en tenir compte. Sur le fond, les renseignements pris montrent que cet organisme de télévision, certes national, certes public, était un lieu de gabegies administratives, de gabegies financières, et que les gouvernements successifs, y compris les socialistes, avaient essayé de réformer sans y arriver, en raison d'obstructions manifestes des syndicats, qui défendaient un corporatisme qui n'est pas de bon aloi dans la situation où est la Grèce actuellement. Alors, on ne peut pas reprocher au gouvernement d'avoir souhaité, dans le cadre des actions qui sont menées pour rétablir la stabilité financière, réorganiser cette administration vous avez parlé, Monsieur le Commissaire, d'administration publique. Oui, c'est une administration publique, mais alors, si tel est le cas, qu'on laisse au gouvernement le soin de l'organiser, et si c'est un média dont la liberté doit être protégée, qu'on lui laisse le soin de fonctionner dans des conditions optimales, et non pas en consommant beaucoup d'argent public. Alors, sur la forme je le répète les principes démocratiques ont été respectés.

Pour le reste, c'est une affaire nationale, et je crois que nous devons respecter ce principe de subsidiarité.